herra forseti fyrir réttu ári sendi lögreglan í árnessýslu frá sér tilkynningu vegna þriggja banaslysa sem orðið höfðu í umdæmi hennar á þar áður liðnum tveimur árum en í öllum þeim slysum áttu í hlut bifreiðar sem hefðu ekki átt að vera á götunni að mati lögreglu voru ekki í viðunandi ástandi en höfðu þó fengið skoðun á viðurkenndri skoðunarstöð í einu tilfellinu lést ungur selfyssingur í árekstri við yfir tuttugu ára gamla jeppabifreið sem fór í tvennt við áreksturinn yfirbyggingin hreinlega losnaði af undirvagninum og var skoðunarsaga þessa bíls með endemum á árinu tvö þúsund og þrjú höfðu verið gerðar mjög alvarlegar athugasemdir við ástandið meðal annars styrkleikamissi en í kjölfarið fékk þó þessi bifreið athugasemdalausa skoðun á annarri skoðunarstöð sem vekur auðvitað spurningu um það hvort jafnræðis og samræmis sé gætt milli skoðunarstöðva og milli landshluta og hvað ræður og eins og ég sagði áðan þá er það stór spurning hvort að samkeppni sé boðleg í öryggiseftirliti sem þessu ég verð því miður að segja að það eru að mati þeirra sem gerst þekkja hættulegustu bílarnir sem eru síðast teknir til skoðunar og í fjölmiðlaumræðu í kjölfar viðtala við foreldra þessa pilts sem ég nefndi hér áðan þá kom meðal annars fram að síðastliðin fimm ár voru þrettán óskoðuð ökutæki viðriðin banaslys og óskoðaðir bílar lentu í fjögur þúsund fimm hundruð óhöppum og slysum á þessu fimm ára tímabili það er auðvitað ljóst að eitt banaslys sem rekja má til lélegs ástands bifreiðar er einu banaslysi of mikið og það er mjög mikilvægt að þessar bifreiðar séu teknar af götunum ég hef af þessu tilefni spurt hæstvirtur samgönguráðherra hversu mörg óskoðuð og ótryggð ökutæki séu í umferð hér á landi hversu mörg óskoðuð ökutæki og ökutæki með bráðabirgðaskoðun hafa tengst banaslysum undanfarin fimm ár flokkað eftir umdæmum og hverjar telur ráðherra vera skýringar á fjölda óskoðaðra og ótryggðra bifreiða í umferðinni